Revize směrnice, která proběhla v roce 2013, se vydala správným směrem. K odbourávání neopodstatněných překážek přispívá také povinnost členských států notifikovat Komisi přehled svých regulovaných profesí i možnost států vzájemně vyhodnocovat národní požadavky. V rámci odbourávání překážek je důležité i to, aby mezi sebou byly profese v jednotlivých státech snáze porovnatelné. K tomu by přispělo zlepšení databáze všech regulovaných profesí.

Toto posouzení však bývá v členských státech prováděno odlišně. Abychom skutečně odstraňovali nepřiměřené požadavky a zabraňovali protekcionismu, je potřeba ve všech státech zajistit stejnou praxi. Proto podporuji návrh směrnice, která by zavedla jednotný rámec pro posuzování přiměřenosti národních požadavků. Společný rámec by měl napomoci tomu, aby připravované regulace nebyly pouhou formalitou. Současně by se tím posílila důvěra mezi členskými státy. Také bych uvítala, aby profesní průkaz byl rozšířen i nad rámec současných 5 profesí, pro které se uplatňuje, abychom drželi krok s rozvojem digitálních technologií a odstraňovali administrativní překážky.